Nu, ik bevind mij pas in mijn derde jaar als europarlementariër, maar ik voel mij nu al als de hoofdpersoon in die film. Elk jaar komt de Rekenkamer hier om te vertellen dat zij helaas geen betrouwbaarheidsverklaring kan afgeven. En elk jaar doet de Europese Commissie heel erg haar best om de lichtpuntjes die er zijn te onderstrepen. Toegegeven, de vooruitgang is er, bijvoorbeeld op het gebied van landbouw.

En dan kun je natuurlijk, zoals de Europese Commissie voorstelt, de toegelaten foutenmarges verhogen. Maar dat heeft toch iets van het verzetten van de doelpalen. Als je spelers niet scoren, ga je als coach ook niet de goal groter maken, maar je zorgt ervoor dat er beter gespeeld wordt.

Een positieve verklaring krijgen wij ook alleen maar hier met teamwork voor elkaar, tussen de Europese en de nationale controleurs en met die nationale managementsverklaringen, dat is al gezegd. Helaas is het nu eenmaal zo dat sommigen met Europees geld nog net iets gemakkelijker omgaan dan met eigen nationaal geld. Je gaat nu eenmaal met een creditcard van iemand anders ook wat gemakkelijker shoppen dan met je eigen.

Lukt het u en uw opvolger niet om de controle sluitend te krijgen, dan is dat niet alleen slecht voor de begrotingscontrole in de Europese Unie en voor u als Europese Commissie, maar voor de legitimiteit van ons allemaal en van ons werk.